Ich danke dem Kollegen Karl Heinz Florenz sehr für seinen Bericht, der leider nicht der große Wurf geworden ist, was wohl auch damit zu tun hat, dass er sehr im Schatten des Gesetztespakets zum Klimawandel diskutiert wurde. Wir müssen uns den Folgen des Klimawandels stellen, keine Frage. Nur bei der Wahl der Mittel kann ich dem Bericht nicht in allen Punkten zustimmen. Erstens ist es richtig, dass die EU die ersten Schritte beim Klimaschutz macht, aber es ist nicht konstruktiv, einsam vorauszueilen, ohne Partner mit einzubeziehen. Europas Vorreiterrolle allein wird den Rest der Welt nicht überzeugen. Ein tragfähiger Ansatz muss die Industriestaaten sowie mindestens China, Indien und Brasilien einbeziehen. Sonst bleibt Europas Wirtschaft einseitig belastet, ohne dass es messbare Auswirkungen auf die globale CO 2 Emmission gibt. Zweitens können erneuerbare Energien nach heutigem Kenntnisstand die fossilen Energieträger nicht vollständig ersetzen. Es mag politisch motivierend sein, das zu fordern, realistisch ist es dennoch nicht. Der politische Wille, und sei er auch noch so groß, setzt keine physikalischen Gesetze außer Kraft.

Bislang sind deren negativen Nebeneffekte auf Nahrungsmittelpreise, die dadurch steigen, oder Regenwälder, die abgeholzt werden, nicht unter Kontrolle.

Anreize zu setzen kann helfen, dieses Ziel zu erreichen. Nur sollten wir uns überlegen, wann staatliche Eingriffe zu weit führen und ab welchem Punkt wir uns Wissen anmaßen, das wir heute nicht haben. Heute weiß niemand, welche Technologien das Bedürfnis nach individueller Mobilität in 50 Jahren am besten erfüllen werden. Schon gar nicht wissen es Politiker besser als Ingenieure. Begonnen mit guten Absichten ist nun leider ein Bericht übrig geblieben mit viel niedergeschriebenem Wunschdenken, mit moralischen Appellen und erhobenem Zeigefinger.